Reamintesc faptul că cinci dintre acestea, Cipru, Grecia, România, Slovacia și Spania, nu au recunoscut independența Kosovo. Țara mea susține procesul de stabilizare și democratizare a Kosovo prin participarea jandarmilor, polițiștilor și militarilor români la misiunile EULEX și KFOR, însă România nu recunoaște declarația de independență de la Priștina, având în vedere principiile de drept internaționale privind respectarea frontierelor și a suveranității Serbiei. Consider că recunoașterea independenței Kosovo ar putea fi un precedent periculos, în condițiile în care nu există o rezoluție a Consiliului de securitate ONU în acest sens.